Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych v úvodu poděkoval zpravodajce paní Rumianě Jelevové za dvě vynikající zprávy, které vypracovala. Domnívám se, že mé připomínky ke zprávám a k jejich závěrům mohou být poměrně stručné. Rada na prvním neformálním zasedání ministrů o otázkách zdravotního postižení, které se konalo

Ministři se současně zavázali dále rozpracovat příslušné politiky s cílem zajistit plné provádění úmluvy a vyzvali Komisi, aby zajistila, že nové priority evropského akčního plánu v oblasti zdravotního postižení přispějí k účinnému provádění úmluvy OSN. Ve svém usnesení o činnostech navazujících na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny v roce 2007 přijatém v prosinci roku 2007 vyzvala Rada Komisi a členské státy, aby v souladu se svými příslušnými kompetencemi pokračovaly v procesu podepsání,

V tomto usnesení vyzývá Rada členské státy a Komisi, aby v souladu se svými příslušnými pravomocemi zajistily, aby osoby se zdravotním postižením plně požívaly svých lidských práv. To zahrnuje ratifikaci, uzavření a provedení úmluvy OSN včetně společných evropských řešení v rámci provázaného a koordinovaného přístupu k provádění této úmluvy. Rada posléze od Komise obdržela návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím. Přezkum tohoto návrhu započal na konci minulého roku a Rada jej stále projednává. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jak vaše zpráva zdůraznila, z návrhu Komise vyplývá řada důležitých otázek v souvislosti s pravomocemi a tyto otázky vyžadují další jednání v Radě. Předsednictví se však zavázalo, že se pokusí jednání dokončit co nejdříve, aby bylo možné brzy uzavřít úmluvu ze strany Společenství.